Ringrazio il Primo ministro dell'Estonia per aver accettato il nostro invito a partecipare al dibattito sul futuro dell'Europa. Noi stiamo ascoltando tutti i primi ministri, ma voglio ringraziare in modo particolare Jüri Ratas per avere sempre, durante la Presidenza estone, dato grande rilievo alla posizione del Parlamento. Non c'è stata riunione del Consiglio, anche informale, alla quale io non sia stato invitato e non abbia avuto un ruolo preminente. Per questo lo ringrazio e può contare certamente, in questa direzione, sul sostegno di un Parlamento che vuole anche avere il potere di iniziativa legislativa.